Insist pe trei măsuri pe care le am enunțat cu mai multe ocazii pentru a remedia această situație reînființarea școlilor profesionale și tehnice, stimularea tinerilor întreprinzători și reducerea abandonului școlar, în special în rândul romilor.

Pentru a crește șansele de angajare a tinerilor în România, legea uceniciei a fost modificată în 2011. S au simplificat procedurile și au crescut avantajele pentru angajați și angajatori. De asemenea, companiile care angajează tineri beneficiază de unele facilități.